Lo tenemos que hacer porque, además, dentro de poco, se va a producir una nueva distribución de escaños en el Parlamento Europeo con la entrada de Croacia. Por ello, el informe del señor Duff, a quien quiero felicitar por el trabajo que ha hecho, se inserta en esta línea. El Acta electoral, como saben ustedes, es de 1976. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y, por ello, hay que mejorarla. Probablemente este debate que estamos viviendo hoy se está centrando en la lista paneuropea, y digo bien paneuropea, porque mi Grupo ha presentado una enmienda en este sentido que vamos a mantener, con mayor motivo hoy, en homenaje a quien utilizó ese término de Paneuropa, el archiduque Otto de Habsburgo, recientemente fallecido.

Pero yo estoy seguro, Señorías, de que, el 8 de mayo de 1950, algún consejero les dijo al Canciller Adenauer o al Ministro Schuman Ministro, Canciller, es demasiado pronto para hacer una declaración francoalemana, poniendo en común el carbón y el acero. Para los conservadores siempre todo es demasiado pronto. Para aquellos que nada quieren que cambie siempre es demasiado pronto. Pues bien, para los que apostamos por el progreso, los que queremos que Europa avance, queremos tener sueños elevados, señor Presidente.

Vamos a buscar el consenso posible para traerlo aquí. Pero, como decía Paul Valéry de todo poema, nunca se termina, solo se abandona. Nosotros hoy lo abandonamos, pero volveremos, señora Presidenta.